Signora Presidente, onorevoli colleghi, tre punti molto veloci su questo accordo. Uno è un punto generale e politico riferito alla Turchia. Finalmente, anche se con poco coraggio in termini di cifre, si è deciso di tagliare i fondi. Una riflessione su questo io sono quattro anni che in commissione per bilanci chiedo di intervenire sui fondi di preadesione alla Turchia, e mi si è sempre risposto che era un problema, perché tecnicamente non si poteva fare, c'erano dei regolamenti, eccetera. Questo approccio e questo taglio dimostrano che, quando c'è la volontà politica, soprattutto dei grandi gruppi, non esistono regole che impediscono di intervenire con tagli, ma si fa. Quando c'è la volontà politica si tagliano spese che sono ingiuste. Io mi auguro che su questo tema, nei prossimi mesi e nei prossimi bilanci, si decida di agire con più tagli su questo tipo di fondi.